Myślę, że będę tutaj wyrazicielem wszystkich, mówiąc, że jeżeli my parlamentarzyści możemy w czymś pomóc, to oczywiście może Pani liczyć na nasze zaangażowanie.

Jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną, wszyscy chcielibyśmy, aby Egipt był państwem nowoczesnym, demokratycznym, gdzie instytucje państwa działają bez przymusu i bez tej pomocy wojskowej.

Myślę, że powinniśmy mimo wszystko próbować zintensyfikować nasze działania w postaci spotkań, konferencji, seminariów. Fundacje, o których mówił pan Pöttering, byłyby tu bardzo użyteczne, ale oczywiście muszą być przyjęte przez państwo egipskie. Jeżeli chodzi o sytuację zewnętrzną, to tylko jedna rzecz. Oczywiście dla pokoju w regionie potrzebujemy stabilnego Egiptu.